um breytingu á lögum númer áttatíu og átta nítján hundruð níutíu og eitt um aukatekjur ríkissjóðs með síðari breytingum eins og rakið er í greinargerð var gerð breyting á lögum númer átta nítján hundruð níutíu og sex um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni og hönnunargreinum síðastliðið vor sem meðal annars fólu í sér að grafískum hönnuðum var bætt við í upptalningu starfsheita í fyrstu grein laganna gjald hefur verið tekið fyrir leyfi til þeirra sérfræðinga sem þar eru tilgreindir á grundvelli tuttugasta og öðrum tölulið tíundu greinar aukatekjulaganna samræmis vegna er því lagt til að tuttugasta og öðrum tölulið tíundu greinar verði breytt þannig að unnt sé að taka gjald fyrir leyfi til grafískra hönnuða ég legg til